Epidemia a început în urmă cu cinci luni, virusul este deja prezent în peste 1200 de ferme, nu există tratament cunoscut, informațiile din partea Comisiei au fost până în prezent disparate, iar apropierea sezonului cald ridică noi probleme. În al doilea rând care sunt consecințele asupra producătorilor europeni, pe lângă diminuarea efectivelor de animale, mai ales având în vedere restricțiile la export impuse de partenerii noștri. Ca răspuns la o întrebare adresată în luna ianuarie, Comisia a arătat că adoptarea de restricții comerciale pentru exporturile Uniunii nu este justificată și nu este în acord cu standardele internaționale ale Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor.

Autoritățile ruse au invocat ca motiv eșecul agențiilor sanitar veterinare din Uniune de a oferi părții ruse informații cu privire la epidemie și măsurile de combatere a ei. Comisia ar trebui să precizeze dacă consideră întemeiate reproșurile părții ruse la adresa agențiilor sanitar veterinare europene și, având în vedere declarația anterioară privind incompatibilitatea unei astfel de măsuri cu standardele internaționale, care sunt demersurile pe care își propune să le întreprindă în dialogul cu Federația Rusă.